La situation humanitaire dans le nord du Mali est alarmante.

La période de soudure, qui vient de commencer, s'annonce très mauvaise. La situation à venir est alarmante et fait craindre un taux de malnutrition aiguë élevé et la propagation d'épidémies, dont le choléra. Le nord du Mali reste une région de conflit où terroristes, djihadistes, narcotrafiquants et banditisme sont toujours présents. La fourniture des services sociaux de base continue d'être assurée principalement par les acteurs humanitaires, en l'absence du retour des services sociaux étatiques. Je me suis également rendue dans le plus grand camp de réfugiés maliens, à Mbera, en Mauritanie, où j'ai manifesté mes inquiétudes face à la situation précaire dans le camp et les tensions existantes. Il y a une semaine, le camp a été frappé par une grande tempête et des incidents dus à des problèmes de distribution alimentaire. Cette situation va perdurer car les réfugiés ne souhaitent absolument pas rentrer au Mali tant que la sécurité n'est pas assurée. Concernant les élections, celles ci mettant un point final à la phase transitoire, elles sont un pas essentiel vers le retour à la démocratie. Le bon déroulement des élections dans le nord du pays est primordial du point de vue de la crédibilité des élections. J'ai constaté sur place qu'il y avait une réelle volonté des autorités d'organiser des élections crédibles. C'est jouable, mais les défis restent immenses, notamment concernant les menaces sécuritaires, la production et la distribution des cartes, le vote des déplacés et des réfugiés, le non enregistrement des nouveaux majeurs, qui ne pourront pas participer à ce vote, et les problèmes de déploiement de l'administration dans le nord du Kidal, en particulier.